Madame la Présidente, chers collègues, la maison Europe était en flammes, et j'ai tendance à dire qu'elle l'est encore, même si l'incendie semble moins fort, moins vigoureux qu'il y a quelques années. Il fallait donc intervenir, personne n'a jamais discuté cela.

Certes, on peut dire que l'Union économique et monétaire n'a pas rompu, mais elle reste branlante, et j'ai envie de dire à certains collègues qu'il n'y a pas d'union monétaire qui tienne sans transferts financiers d'un endroit à l'autre de l'Union. Il n'y a pas un exemple historique ou actuel d'union monétaire sans un budget fédéral fort, sans des transferts financiers.

La croissance de la dette, publique et privée, la croissance des inégalités, la croissance du chômage, la croissance de l'émigration, la croissance de la pauvreté et de la précarité, la croissance de la mortalité infantile. Je vous rappelle que plusieurs millions de Grecs n'ont plus, aujourd'hui, accès aux soins de santé.

Il n'y a pas d'endettement irresponsable sans qu'il y ait, d'un côté de la table, des emprunteurs irresponsables et, de l'autre, des prêteurs irresponsables. Or, la troïka a systématiquement favorisé la protection des créanciers contre les débiteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les gens les plus fragiles qui paient le prix de l'ajustement, comme on dit pudiquement. Tous ces choix ont été faits hors de tout contrôle démocratique. J'ai bien entendu la Commission nous dire que, formellement, le contrôle démocratique était en place. Ce que je constate, c'est que lorsque vous négociez avec un fusil sous la tempe, on ne peut pas dire que vos choix sont libres. De la même manière, ceux qui, au sein de l'Eurogroupe, ont approuvé les plans d'aide aux différents pays l'ont fait sans obtenir de leur propre parlement aucun mandat, quel qu'il soit. Par conséquent, tant pour ce qui est des politiques qui sont menées que pour ce qui est du contrôle démocratique, il y a une révolution à faire dans la manière dont l'Union européenne va au secours, comme on dit, de ses États membres.